Vielen Dank Frau Präsidentin! Der Wiederaufbau und die Demokratisierung Malis sind auch in unserem europäischen Interesse nicht nur im malischen Interesse selbst. Wir wollen nicht, dass dort ein Vakuum bleibt, in Mali und im Sahel, wo sich Djihadisten und andere Extremisten entwickeln könnten, und deshalb ist es richtig gewesen, dass Frankreich interveniert hat und deswegen ist es richtig, dass wir als Europäische Union dort eine Trainingsmission aufgebaut haben.

Und viele Kollegen haben bereits einige Fragezeichen geäußert. Ich möchte deutlich zum Ausdruck bringen, dass ich selbst als Chief Observer in Tunesien und kürzlich in Pakistan weiß, wie lange man eigentlich braucht, wenn man von Null anfangen muss. In Tunesien hat man im Januar beginnen können. Man wollte schon im Mai wählen, dann im Juli, und hat es dann tatsächlich erst im Oktober geschafft. Ich habe also meine Fragezeichen ein stückweit, wie weit wir dort Wahlen organisieren können, mit den Maliern, die also dann auch eine positive Bewertung kriegen können.

Und das heißt, da muss eben zum Beispiel das Wählerregister stimmen.

Da müssen die Kandidaten die Möglichkeit haben, Wahlkampf zu betreiben. Da muss die gesamte Struktur so aufgebaut sein, dass wir am Ende auch sagen können, ja, das war eine Wahl, die auch einem hohen Standard entspricht.